Die Einreisegebühr von 14 Dollar in die USA ist kontraproduktiv für die transatlantischen Beziehungen und aus vielen Gründen abzulehnen. Sie verteuert die Einreise. Sie diskriminiert. Sie ist schlichtweg unfreundlich. Besonders schlimm ist, dass die Kosten nur per Kreditkarte auf der Website des US Heimatschutzministeriums entrichtet werden können. Was machen Menschen, die keine Kreditkarte haben? Dürfen nur Kreditkartenbesitzer in die USA einreisen? Ich habe wie so viele Vorredner gemischte Gefühle, dass die Kreditkartendaten von EU Bürgern weitergegeben werden. Dieses Thema regt die europäischen Bürgerinnen und Bürger sehr wohl auf. Sie erwarten sich hier Rückgrat der Europäischen Kommission und des Rates. Bitte handeln Sie europäisch selbstbewusst, und wenden Sie allenfalls das Prinzip der Reziprozität, der Gegenseitigkeit, an.